Chciałbym przez chwilę kontynuować to, co Pan mówił na początku naszego posiedzenia. Wczoraj w Polsce w tysiącach miejscowości miliony Polek i Polaków świętowały setną rocznicę niepodległości. Była to też okazja do refleksji nad historią ostatnich stu lat. Przeżyliśmy w tym czasie straszliwą wojnę i totalitarny system komunistyczny. Wolność i demokracja nie są dane raz na zawsze.

r. Polska powróciła do europejskiej wspólnoty i znów współtworzymy cywilizację Zachodu. O to walczyli nasi przodkowie. Polki i Polacy dzisiaj i o tym chciałem powiedzieć Koleżankom i Kolegom z Parlamentu Europejskiego rozumieją, że gwarantem niepodległej i silnej Polski jest Unia Europejska, unia dialogu i partnerstwa, ale jednocześnie bezkompromisowa w przestrzeganiu zasad wolności, praw człowieka i praworządności. To jest kontynuacja tego, co Pan Przewodniczący przed chwilą mówił z okazji zakończenia pierwszej wojny światowej.